Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen! Zum Schluss drei Bemerkungen Kommissar Barnier hat bereits darauf hingewiesen, dass die verstärkte Zusammenarbeit spezifisch geschaffen worden ist, um Hindernisse im Bereich der Einstimmigkeit zu überwinden. Die Einstimmigkeit ist nach dem Lissabonner Vertrag die absolute Ausnahme. Das heißt, wir haben es mit ganz wenigen Fällen zu tun. Genau dafür ist das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit geschaffen worden.

Um es noch einmal nachdrücklich zu sagen, es geht heute nur um das Verfahren.

Aber es ist auch darauf hingewiesen worden, dass wir es mit dem Europäischen Patentübereinkommen zu tun haben. Das Europäische Patentamt arbeitet in den Sprachen, die im EPÜ vereinbart worden sind. Eine Veränderung des Regimes würde zwangsläufig bedeuten, dass wir das EPÜ ändern müssten.

auch die Schweiz. Wenn wir uns nicht einmal mit den 27 Mitgliedstaaten der EU einigen können, wie sollen wir uns dann mit 39 Mitgliedstaaten im EPÜ am Ende einigen können? Wenn wir das verlangen, müssen wir die ganze Angelegenheit auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben. Aber wir werden über diese Frage ja reden, wenn wir uns mit dem materiellen Vorschlag der Kommission befassen.

Abschließend zum Thema Diskriminierung Wenn ich das richtig verstanden habe und ich bin sicher, dass ich es richtig verstanden habe steht dieses neue europäische Patent allen Unternehmen, allen Erfindern, offen, auch denjenigen aus den Staaten, die nicht Mitglied der verstärkten Zusammenarbeit sind, überhaupt allen Staaten auf der Welt.

Wenn ein Mitgliedstaat meint, seine Sprache sei so wichtig, dass alle Patente in seine eigene Sprache übersetzt werden müssen, dann soll er das doch einfach tun! Aber bitte nicht zu Lasten der Patentinhaber, derjenigen, die innovativ sind und unsere Wirtschaft voranbringen. Vielmehr gilt der Grundsatz Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Dann ist es Angelegenheit der Staaten und damit der Steuerzahler, dafür zu bezahlen.

Dann muss man das aber bitte auch selbst bezahlen.